Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente von del Leyen, signori Commissari, con il voto di oggi inizia un nuovo percorso. Gli impegni che lei, Presidente, ha presentato e che noi sosteniamo convintamente da domani dovranno concretizzarsi in misure per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. E lo premetto saremo leali ma molto esigenti nel verificare il rispetto del suo programma. Non faremo sconti, anzi ne alzeremo l'ambizione. Con le ultime elezioni europee, nonostante il vento nazionalista, i cittadini hanno dimostrato che ancora hanno fiducia nel progetto dell'Unione, ma è l'ultima chiamata. Sta a noi adesso non deludere le loro aspettative. Ecco, Presidente von der Leyen, Commissari, parafrasando me lo permetterete una frase celebre di un eroe dell'Unità d'Italia, qui si fa l'Europa o si muore. Abbiamo davanti a noi un lavoro enorme per

E soprattutto, per realizzare questo programma, serve un bilancio adeguato senza risorse rischiamo di rimanere solo con buoni propositi. Ecco Presidente, il gruppo dei Socialisti e Democratici saprà fare la sua parte. Saremo pronti a lavorare su ogni provvedimento senza risparmiarci, dimostrando giorno dopo giorno a ognuno dei cittadini che rappresentiamo che l'Unione europea è la migliore garanzia per il futuro di tutti noi.